Cieszę się kolejne wspaniałe projekty, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego wszyscy Europejczycy bardzo na nie liczą. To nic, że w każdym państwie już istnieją urzędy pracy i żadnego problemu z bezrobociem nie rozwiązały, ale co tam szkodzi, jeszcze jeden urząd nie zawadzi, podatnik zapłaci i pewnie nawet się nie zorientuje. Ale ja mam nadzieję, że podatnik się zorientuje, i jak podatnicy zobaczą, co tu się wyprawia, to może państwo już w czerwcu zasilą liczne rzesze klientów tej agencji, która pomoże państwu odnaleźć się na stale zmieniającym się rynku pracy, na którym to rynku pracy chyba niektórych z państwa już dawno zresztą nie widziano. Kolejna sprawa fundusz na rzecz poprawy warunków życia. Wspaniały projekt, cyk jest fundusz! Jakość życia się poprawia, problem rozwiązany. I wspaniałe zdanie ze sprawozdania posła Hoca kobiety fizycznie różnią się od mężczyzn. Ten fakt bywał tutaj kwestionowany na tej sali, teraz nareszcie europejski podatnik otwiera takie sprawozdanie i widzi, że tu byle czego się nie pisze, przecież to sama prawda jest. Tak, że brawa, koleżanki i koledzy, dla posła Hoca, wspaniałe zdanie!